De Commissie denkt dat de prijzen minder zullen stijgen als alle Europese huishoudens permanent in de gaten worden gehouden door honderden miljoenen zogenaamde slimme verbruiksmeters. In de visie van de Commissie kan een huishouden namelijk niet zomaar stroom verbruiken zonder toestemming van die door de Commissie goedgekeurde meter.

Als het goedkoper kan, dan zullen consumenten en producenten dat ook doen. Daar hebben ze Europa niet voor nodig. Als uw voorstellen enig realiteitsgehalte hebben, waarom bestaat er dan nog geen kleinschalige energie economie? Het antwoord is simpel omdat het duur is, omdat het complex is, maar vooral omdat het onbetrouwbaar is.

Maar de wind waait niet constant, de zon schijnt niet altijd en niet iedereen heeft een bos in de achtertuin staan.